Señora Presidenta, acojo con satisfacción la elección ayer en primarias del Gobernador Capriles como candidato de la oposición democrática unida de Venezuela y hago votos por que la alternancia se pueda producir, si lo desean los venezolanos mayoritariamente, en ese querido país, con las garantías electorales homologables en democracia.